Hvala lepa, gospod podpredsednik. Spoštovane poslanke in poslanci! V pravni red Republike Slovenije na podlagi tega zakonskega predloga prenašamo evropsko direktivo iz decembra dva sedemnajst, s katero je bila spremenjena direktiva, ki ureja reševanje kreditnih institucij, in sicer v delu, ki se nanaša na razvrstitev obveznosti za potrebe poplačila v stečajnem postopku. S poenotenjem teh pravil v vseh evropskih državah bo zagotovljena enaka presoja položaja upnikov banke. Slednje je pomembno, ker se sredstva upnikov po novih pravilih za reševanje bank lahko uporabijo za kritje izgub banke, vendar le v takšnem obsegu, da bo pri tem upoštevano načelo, da noben upnik zaradi tega ne sme biti na slabšem, kot bi bil v primeru, če bi šla z banka v stečaj. To pa je mogoče zagotoviti le tako, da za vse države članice Evropske unije veljajo enaka pravila o tem, kako se razvrstijo obveznosti banke za potrebe poplačila upnikov v primeru stečaja banke. Nadalje direktiva določa tudi nov razred dolžniških vrednostnih papirjev banke in njegovo umestitev v hierarhijo obveznosti za potrebe poplačila upnikov. Nov razred dolžniških vrednostnih papirjev je oblikovan na podlagi mednarodne zahteve, sprejete na ravni Gdvajset, ki določa, da morajo globalne sistemsko pomembne banke zagotavljati obseg kapitala in podrejenih obveznosti, da bodo same sposobne pokriti morebitne izgube. Z izdajo dolžniških vrednostnih papirjev, ki po svojih lastnostih spadajo v nov razred, bodo te banke to zahtevo lahko izpolnile. V hierarhiji obveznosti bank za potrebe poplačila v stečajnem postopku je nov razred dolžniških vrednostnih papirjev uvrščen z vsemi prednostmi ter nezavarovanimi navadnimi obveznostmi banke in proti obveznosti iz naslova lastništva temeljnega kapitala. Na predlog Banke Slovenije predlagani zakon uvaja tudi obveznost za banke, da javno objavijo informacije glede svojih izdaj dolžniških vrednostnih papirjev, zlasti njihovo umestitev v hierarhijo obveznosti za potrebe poplačila v stečajnem postopku. S tem bodo zlasti nepoučeni vlagatelji v dolžniške vrednostne papirje, katerih izdajateljica je banka, vnaprej seznanjeni z lastnostmi v posameznih vrst dolžniških vrednostnih papirjev, s čimer se zagotavljata večja preglednost in razumljivost pogojev in tveganj, ki so povezana z določenim dolžniškim inštrumentov. Razlog za ta predlog so tudi izkušnje iz zadnje sanacije slovenskega bančnega sistema, kjer so se nekateri imetniki vrednostnih papirjev bank, ki so bili prizadeti zaradi ukrepa odpisa teh vrednostnih papirjev, sklicevali na nezadostno informiranje o tveganjih, ki jih je nakup takšnega vrednostnega papirja prinesel. Na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe je bil na Odboru za finance k predlogu zakona sprejet amandma, s katerim so se odpravile neustrezne, nekatere neustrezne - uporaba izrazoslovja v drugem členu predlaganega zakona. Predlagam, da novelo zakona državni zbor podpre. Hvala lepa.